Moim zdaniem jest to niedopuszczalne. Absolutnie nie do przyjęcia jest proponowane przez Komisję przekazanie 10 mld euro z Funduszu Spójności na rzecz instrumentu Łącząc Europę. Uderzy to w najbiedniejsze regiony Unii. Dlatego kluczowym jest przyjęcie poprawki, w której redukuje się tę kwotę do 4 mld euro. Zdecydowanie sprzeciwiam się podwyższaniu celów klimatycznych i dostosowaniu do tego polityki energetycznej, transportowej i społecznej.